Ważne jest, aby starania nasze, a także rządów i organizacji pozarządowych miały charakter stały, a nie akcyjny i propagandowy. Spośród wszystkich działań proponowanych w omawianym sprawozdaniu szczególne znaczenie ma postulat określenia poziomu dochodu minimalnego w relacji do płacy średniej.

Jednak szczególnie uderzający i bardzo wstydliwy jest fakt występowania ubóstwa wśród ludzi pracujących, i to nawet bezdzietnych bądź z niewielką liczbą dzieci. Sytuacja taka jest nie do zaakceptowania i dlatego działania Komisji Europejskiej oraz Parlamentu muszą być w tej kwestii niezwykle skuteczne, konsekwentne i stanowcze. Pomagając ludziom na różnych kontynentach i niosąc pomoc humanitarną w przypadku klęsk żywiołowych powinniśmy najpierw dać przykład solidarności z obywatelami dotkniętymi ubóstwem na terenie Unii Europejskiej.